Señor Presidente, señor Comisario, la Directiva aprobada en 2009 fue un éxito porque actualiza el marco normativo que viene regulando la seguridad de los juguetes. Es un gran paso en la buena dirección porque nos señala el camino a seguir, pero no es suficiente. Hemos de estar siempre vigilantes y atentos a que los juguetes que se comercializan no pongan en peligro la seguridad y la salud de los niños. Todos los juguetes que estén en el mercado tienen que ser conformes a la legislación vigente. Debemos revisar y mejorar los mecanismos de vigilancia para detectar los juguetes peligrosos, ya sea por las sustancias consideradas tóxicas ―sustancias CMR―, por las fragancias o por otras sustancias peligrosas, como los compuestos HPA. Es necesario que las normas a seguir sean más claras sobre la advertencia respecto a la edad mínima y los peligros derivados de un uso inadecuado. Hay que conseguir que la edad recomendada para los juguetes esté basada en estudios de comportamientos del niño. Tenemos que ser capaces de adaptar nuestra normativa a los avances científicos, apoyados en estudios sólidos, y ser más rigurosos en la vigilancia del mercado y la importación de los juguetes. Es necesario trabajar juntos y reforzar la cooperación entre los Estados miembros y contar con el trabajo conjunto de las aduanas para controlar la ruta de los juguetes importados. Los ciudadanos se disponen a hacer sus compras navideñas y debemos garantizarles que los productos que compran cumplen con todos los requisitos de seguridad.